Ostatnia eskalacja przemocy w Nigerii, która utrzymuje się praktycznie od niemal dwóch lat, musi budzić głębokie zaniepokojenie. Ataki terrorystyczne, których ofiarami pada najczęściej mniejszość chrześcijańska, zasługują na szczególne potępienie całej społeczności międzynarodowej. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że w niektórych prowincjach chrześcijanie boją się wychodzić po zmroku z domu lub też uczestniczyć w obrzędach religijnych. Bardzo smutne jest to, że ich sytuacja w tym afrykańskim państwie może być postrzegana w szerszym kontekście kampanii antychrześcijańskiej w innych regionach świata. Dlatego też Parlament w dniu dzisiejszym wzywa nigeryjskie władze do natychmiastowego powstrzymania aktów przemocy i powrotu do pokojowego współżycia wyznawców różnych religii. Nalegamy też na zintensyfikowanie starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, bez względu na ich wyznanie i przynależność etniczną.